Hier geht es zum zweiten Mal um das Thema verstärkte Zusammenarbeit.

Es ist eine reine Verfahrensentscheidung, die hier zu treffen ist.

Das ist sozusagen eine Premiere, weil es, wie ich glaube, in der Geschichte des Europäischen Parlaments das erste Mal ist, dass an einem Montagabend die Präsidentschaft zugegen ist. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig dieses Dossier ist, um das es hier heute geht. Seit dem Jahr 2001 diskutieren wir die Frage des Europäischen Patents auf der Basis eines Vorschlags der Europäischen Kommission. Das Parlament hat im Rahmen des Berichts Palacio sehr konkret und auch im Sinne von Lösungsmöglichkeiten Stellung genommen, was die erste Lesung angeht. Im Rat war es nicht möglich, eine Einigung über das Patent zu erzielen, und da hing es im Wesentlichen an zwei Problemen. Einmal an dem Gerichtsproblem welche Gerichte für welche Streitigkeiten zuständig sein sollen aber vor allem auch an dem Sprachenproblem. Das Gerichtsproblem löst sich möglicherweise schon bald durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in einem Gutachten Anfang März, wo wir dann genau wissen, was machbar ist und was nicht. Bei den Sprachen jedoch sind wir nicht weitergekommen. Die belgische Präsidentschaft hat im Herbst letzten Jahres feststellen müssen, dass offensichtlich beim Sprachenstreit eine Lösung definitiv nicht möglich ist, jedenfalls nicht unter der Voraussetzung der Einstimmigkeit, wie sie nach dem Lissabonner Vertrag vorgesehen ist. Es gibt einfach einen diametralen Widerspruch zwischen dem Grundsatz, dass es in der Europäischen Union 23 Amtssprachen gibt, die im Prinzip gleichberechtigt sind, und der Tatsache, dass ein Patent nun einmal gerade durch Übersetzungen enorme Kosten verursacht.

Ein solches Patent mit vielen Sprachen ist nach dem jetzigen Regime des Europäischen Patentamts eigentlich nur etwas für große Unternehmen und eben nicht für den Mittelstand. Das ist etwas, was sich sicherlich ändern muss.

Ich denke, jetzt ist es wirklich genug. Die belgische Präsidentschaft hat die Kommission gebeten, einen konkreten Vorschlag für das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit vorzulegen. Die Kommission hat diese Initiative aufgegriffen. Der Rat hat uns förmlich um Zustimmung ersucht. Der Rechtsausschuss hat sich mit 16 zu 5 Stimmen nachdrücklich dafür ausgesprochen. Inzwischen stehen 25 Mitgliedstaaten hinter diesem Vorschlag. Es ist jetzt einfach Zeit, einen Schritt nach vorne zu tun und hier von Seiten des Parlaments die Zustimmung zu diesem Verfahren zu geben, damit endlich Licht am Ende des Tunnels ist. Ich will mit einem letzten Punkt schließen. Wir haben in Europa nicht viele Ressourcen. Was wir haben ist unser Verstand, ist unsere Kreativität, es sind die Ideen, die auf diesem Kontinent geboren werden. Darum ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass diese Ideen auch geschützt werden. Ich frage mich Wie können wir uns eigentlich gegenüber China, gegenüber Indien, gegenüber vielen anderen sich entwickelnden großen Nationen auf der Welt hinstellen und sagen Ihr müsst geistige Schutzrechte schützen, wenn wir selber dazu nicht einmal in Europa in der Lage sind. Darum brauchen wir jetzt diesen qualitativen Fortschritt hin zu einem Europäischen Patent. Das ist der Grund, warum ich dafür bin und an Sie appelliere, diesen Vorschlag für eine verstärkte Zusammenarbeit zu unterstützen!